Señor presidente, Nicaragua debe encauzar su crisis a través de los acuerdos de marzo de 2019. El fin de la represión debe dar paso a unas elecciones limpias y creíbles, tuteladas por un árbitro imparcial. Hay que esclarecer las actividades represivas protagonizadas por el Gobierno sandinista que, según las últimas estadísticas, han ocasionado ya 328 muertos. Si el bloqueo continúa, apoyo la imposición de sanciones personalizadas contra los máximos responsables de la situación, entre los que hay que citar al presidente Ortega y su vicepresidenta Rosario Murillo. Esta crisis necesita política y necesita empatía. Por eso pido a Daniel Ortega que compare la fotografía que recoge su primer juramento como presidente, del 10 de enero de 1985, con cualquiera de las que le retratan ahora. Hoy es la imagen de la desolación. En nada se parece a la de la esperanza que trajo al país el final de la dictadura de Somoza.